Nous attendons de vous un scénario un peu plus construit pour dire voilà, on peut faire cela, voilà les risques, voilà ce que nous comptons faire. Il y a cet aspect humanitaire, vous l'avez souligné, mais ce n'est pas un scénario en soi, c'est donner un peu d'oxygène à ceux qui sont en train de se battre pour leur liberté. Je voudrais, à cet égard, raconter les histoires merveilleuses mais je n'en ai pas le temps ici que nous ont racontées ces femmes syriennes sur la manière dont elles tiennent le coup, dont elles font de la médiation, dont elles soignent les victimes chez elles, font des hôpitaux à la maison, créent des fonds d'entraide pour les familles des victimes qui sont en prison, qui ont été torturées ou qui ont disparu. Il y a donc une opposition interne qui monte, et à laquelle il faudrait aussi acheminer une aide. Il faut donc, d'une part, élaborer un scénario et, d'autre part, renforcer l'aide humanitaire, mais de grâce intervenir, en tout cas faire quelque chose.